Jsem rád, že většina vystupujících vnímá jako velké nebezpečí toto násilí na ženách. Já osobně vidím dvě roviny tohoto problému. Zaprvé, toto násilí, které se koná zde v Evropě, a potom násilí na ženách, které se koná ve třetích zemích. Na obojí je třeba mít instrumenty, ale asi odlišné. Je třeba, podle mého názoru, vypracovat programy Evropské komise, které budou jasně namířeny proti tomuto násilí zde v Evropě. Je ostudou, že stále jsou v Evropě desítky tisíc, možná statisíce případů obřízek na ženách, zvláště v prostředí migrantů, kteří přicházejí do Evropy. Je třeba jasně těmto lidem říkat Přicházíte sem, zde působíte, ale musíte akceptovat a respektovat naše evropské hodnoty. A to je ochrana lidských práv a rovnost žen a mužů. Zde si myslím, že máme co dohánět. Je nutné, aby orgány činné v trestním řízení, trestní orgány spolupracovaly, aby toto jednání opravdu bylo tvrdě trestáno, a to i soudy v jednotlivých členských státech.

Řekněme si reálně Kolik lidí na území Evropy bylo za takovéto jednání postiženo?

Tady je Vaše role, kde můžete působit.

Tady to dlužíme těm, kteří zde žijí anebo kteří sem přicházejí a chtějí zde azyl, důstojnost a ochranu svých lidských práv.